Mais c'est un plan de relance qui est loin de satisfaire toutes nos attentes.

Je voudrais, Monsieur le Commissaire, vraiment insister sur l'importance des investissements publics, productifs, dirigés vers l'économie réelle. Je pense que c'est vraiment une nécessité pour les autorités, notamment les autorités locales, de pouvoir investir dans des projets qui soient productifs, comme des travaux d'isolation de bâtiments publics, parce que les conséquences sont positives pour l'économie, génératrices d'emplois locaux qui, eux, sont non délocalisables et en phase avec les critères environnementaux. Monsieur le Commissaire, je voudrais vous rappeler avec force que la règle d'or, ce n'est pas un projet de société, c'est une méthode de travail. Comme les traités le prévoient, je pense qu'il est plus que temps de retravailler sur la flexibilité de la comptabilisation de nos investissements publics si on veut recréer de la croissance et de l'emploi.